Herr Präsident! Ich beschäftige mich nun in Form dieses Berichts zum fünften Mal mit der Umsetzung von Gemeinschaftsrecht und kann nur wieder und intensiv feststellen, dass die Umsetzung dessen, was wir hier in langwierigen Prozeduren entscheiden, diskutieren und in Ratsverhandlungen dann fixieren, zentrale Bedeutung für uns haben sollte. Wir sollten das nicht einfach ignorieren. Leider sind sehr viele einfach zufrieden, wenn sie sehen Ich habe an einem schönen Gesetz mitgewirkt. Ob dieses Gesetz dann angewandt wird und dann auch noch richtig angewandt wird, ist eigentlich die Frage, die uns in zweierlei Hinsicht beschäftigen muss nämlich einmal die Wertschätzung und die Notwendigkeit europäischer Normen und das Zweite auch wir in der Legislative brauchen eine Feedback Schleife, um unsere Gesetzesarbeit jeweils zu verbessern. Und was sonst als Nichtumsetzungs oder Verstoßverfahren kann uns darüber Auskunft geben? Im letzten Jahr wir haben hier eine Statistik bekommen ist die Anzahl von Verstoßverfahren, die die Kommission einleitet, wenn Mitgliedstaaten nicht umsetzen, weiter gesunken.

1770 Verfahren. Es gibt auch eine Rangordnung von Gesetzen, die am wenigsten gut oder gar nicht umgesetzt werden. Das ist erstens der Umweltschutz, das ist zweitens der Binnenmarkt, das ist das Thema Verkehr und das ist das Thema Steuerrecht. In diesen Fragen gibt es immer wieder gigantische Umsetzungsdefizite. Wie kann die Kommission erkennen, dass es hier massive Defizite gibt? Wenn es Beschwerdeführer gibt oder wenn sie selber darauf aufmerksam wird oder aufmerksam gemacht wird.

Sehr viele Verstöße werden überhaupt nicht kundig gemacht, und deswegen können wir darüber auch wenig sagen. Aber wir wissen nicht, wie gut oder wie schlecht die Umsetzungskontrolle dann letzten Endes funktioniert.

Hier gibt es einen gigantischen Transparenzmangel innerhalb der Kommission.

Auch wir Parlamentarier wissen nicht, in welchen Bereichen die größten Umsetzungsdefizite vorliegen. Wir arbeiten seit fünf Jahren daran, diese Situation zu verbessern, und wir fordern erneut die Kommission auf, hier ein Verfahren, eine Novelle einzuführen, damit dies zu einem geregelten Verfahren wird, sodass der Beschwerdeführer, sodass die Parlamentarier zu anonymisierten Informationen Zugang haben. Wir wollen nicht den Datenschutz aufheben, aber wir wollen wissen, wie gut wir hier Gesetze machen. Das ist für mich ein zentraler Punkt, auf den ich unbedingt hinweisen möchte.

Ich glaube, dass er in der Frage der Subsidiaritätskontrolle durch Mitgliedstaaten etwas zu weit geht. Wenn wir so weit gehen, wie es Karim vorschlägt, dann haben wir wieder Vetostaaten im Rat, die dann wesentliche Gesetzesvorhaben aus bestimmten Gründen blockieren, und sei es oft auch nur, um etwas anderes zu erreichen. Das Zweite Aus meiner Sicht findet eine zu starke Überbewertung von impact assessments statt. Wir haben selbst schon impact assessments gesehen, wo wesentliche Teile von Informationen von der Kommission nicht überprüft wurden, sondern nur jene Teile, die die Kommissionsposition gerechtfertigt haben.